Ich möchte auch zum Ausdruck bringen, dass Lobbyismus an sich aus unserer Sicht nichts Schlechtes ist. Wir brauchen Expertenmeinungen, wir brauchen den Zuruf von Experten für unsere Arbeit. Am Ende ist wichtig, dass wir als Parlamentarier frei abwägen und eigenständig entscheiden. Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass wir als Parlamentarier durchaus stolz sein können. Wenn wir das national vergleichen, gibt es nur wenige Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, die jetzt auf diesem Level ein Transparenzregister etabliert haben. In Berlin, in meiner Hauptstadt, wo ich zuhause bin, gibt es so ein Transparenzregister heute nicht, und deswegen sollten wir durchaus selbstbewusst damit umgehen, dass wir hier einen Schritt vorangekommen sind.